Imagínense, en el momento en el que empezamos, señor Oettinger, a hablar de los próximos presupuestos, de la necesidad de encontrar recursos.

Les felicito enormemente, no solamente por hacer historia en cuanto a lo que es la ley penal y conseguir luchar contra el fraude de los recursos del presupuesto europeo y darle esa base legal al fiscal, sino porque también, en cierta manera, hoy hemos rescatado el IVA, lo hemos defendido de aquellos que en algún momento y en alguna secretaría de Estado, en Berlín concretamente, querían acabar con el IVA como recurso propio del presupuesto europeo.